Hier hat das Parlament Verantwortung bekommen, hier hat das Parlament Verantwortung übernommen, und hier hat das Parlament auch Verantwortung gezeigt. Zum Zweiten Das ist ein großer politischer Erfolg des Parlaments gegenüber den Amerikanern, gegenüber dem Rat, gegenüber der Kommission. Zum Dritten Es ist ein großer inhaltlicher Erfolg, denn dieses Abkommen hat auf Initiative des Parlaments die eigene TFTP Installation gebracht, die wir brauchen, damit wir hier in Europa weiterkommen.

Ich möchte ganz besonders den Berichterstattern danken, Sie haben hier ganze Arbeit geleistet.